Nun stellen wir fest, dass diese Schäden in den letzten Jahren massiv steigen und der Vernetzungsgrad und die Kompliziertheit unserer Gesellschaften steigen. Es ist eine logische Folge, dass wir von Europa her mit einer verstärkten Aktion kommen müssen.

Es ist ja Ihre ureigenste Zuständigkeit, über die wir hier diskutieren.

Ich hoffe, Frau Kommissarin, Sie kommen möglichst bald mit einem dementsprechenden Vorschlag.